Der sehr gute Bericht des Kollegen Gualtieri über die Gemeinsame Sicherheits und Verteidigungspolitik enthält eine wichtige Bestandsaufnahme. Ich möchte vier Prioritäten nennen, die wir im nächsten Jahr bei der Sicherheits und Verteidigungspolitik verfolgen sollten.

Zweitens Wir brauchen Fortschritte bei der Bündelung und gemeinsamen Nutzung militärischer Kapazitäten und wir müssen dafür sorgen, dass der französisch britische Sonderweg wieder in eine europäische Gemeinsamkeit eingebunden wird.

Bringen Sie diese Ideen auf den Tisch, sorgen Sie für eine öffentliche Diskussion, sorgen Sie dafür, dass es Fortschritte gibt! Drittens Wir brauchen eine öffentliche Diskussion über eine neue europäische Sicherheitsstrategie.

Wir brauchen diese öffentliche Debatte. Viertens Wir müssen mit den Parlamenten der Mitgliedstaaten dringend eine Übereinkunft treffen über die gemeinsame parlamentarische Kontrolle der Gemeinsamen Sicherheits und Verteidigungspolitik.